Położenie wyraźnego akcentu na poprawę tejże współpracy między Unią Europejską a NATO w zakresie cybernetycznym, a w szczególności na precyzyjne określenie priorytetów w zakresie komunikacji strategicznej, środków orientacji sytuacyjnej, wymiany informacji niejawnych, powstrzymania nielegalnej imigracji, usuwania przeszkód utrudniających szybkie i sprawne przemieszczanie personelu wojskowego i zasobów wojskowych w Unii jest bardzo dobrym kierunkiem. Uważam, że wszyscy powinniśmy podejmować działania, żeby wdrażać te rozwiązania.